Tak jako se mění Evropa, mění se i pozice jednotlivých států a subjektů vůči této politice.

Bude politika soudržnosti sloužit i nadále především nejméně rozvinutým regionům Unie? Budeme mít i v dalším období příležitost dostavět dopravní a technickou infrastrukturu? Dokážeme zvýšit kvalitu života a realizovat úspory? Podaří se nám snížit byrokracii a nadměrnou administrativu spojenou s čerpáním evropských peněz? Na tyto a další otázky budeme v nejbližší době hledat konsensuální odpovědi. Osobně považuji z hlediska budoucího vývoje za klíčové zaprvé správné nastavení role měst při řízení evropských fondů a zadruhé zacílení evropských fondů na podporu využívání moderních technologií. A právě tyto dvě domény v sobě spojuje agenda tzv. Chytrých měst která nabízí příležitost revitalizace městských samospráv a současně nabízí v období ekonomické krize podnikatelskému sektoru možnost uplatnit moderní systémy a inteligentní technologie a generovat hospodářský růst. To je zcela nesporně důvodem, proč na tuto oblast zaměřit strategické investice nejenom na úrovni samotných měst, ale také členských států i samotné Evropské unie. Inteligentní dopravní systémy, které města osvobodí od dopravních kolapsů, podpůrné navigační mechanismy, které zatraktivní cestovní ruch ve městech, teleasistenční systémy, které umožní seniorům zůstat déle v domácím prostředím, to vše jsou typy investic, které by měly dostat zelenou.